þá hefur borist bréf frá fyrstu varaþm samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi guðmundi steingrímssyni það er dagsett áttundi janúar síðastliðnum þar sem hann segir af sér sem varaþingmaður samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi samkvæmt þessari tilkynningu færist tryggvi harðarson sveitarstjóri upp um eitt sæti og verður fyrsti varaþingmaður